Ihr Interesse an der Entwicklung einer intelligenten Energie Infrastruktur Stichwort begrüßen wir. Wir verfügen bisher über begrenzte praktische Erfahrung mit und die Ergebnisse unserer Studien müssen deshalb mit Vorsicht interpretiert werden.

Auf der Grundlage unserer durchschnittlichen Strompreise würden sich damit Einsparungen von fast 7,5 Milliarden Euro pro Jahr ergeben.

Wir werden im nächsten Jahr das Ergebnis der Arbeitsgruppe auch hier im Parlament öffentlich vortragen. Die von der Frau Abgeordneten erwähnte Mitteilung über regionale Initiativen hat mehrere Ziele und ist nicht nur auf die smart grids konzentriert. Zweck der anstehenden Mitteilung der Kommission darüber ist die Konsultation der Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten und anderer Akteure

Das heißt, wir wollen Ziele, Aufgaben, erfasste Regionen und die Steuerung der regionalen Initiativen entsprechend bilanzieren. Dabei muss auch die Rolle der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden hervorgehoben werden, die im Frühjahr nächsten Jahres ihre Arbeit aufnimmt. Alles in allem wollen wir die europäischen Energieziele nicht nur europaweit, sondern auch in regionalen Kooperationen erreichen.